Nesouhlasil jsem s některými ustanoveními té zprávy, ať se to týkalo právě nikoliv genderové rovnosti, ale toho pravidelného střídání.

Ale byla tam celá řada dobrých bodů, ať to bylo klesnutí volebního práva na hranici šestnácti let nebo například internetové hlasování.